Monsieur le Président, après la réélection, en mai 2012, de Vladimir Poutine à la présidence de la Fédération de Russie pour la troisième fois, après ce qu'il convient d'appeler une manipulation démocratique, plusieurs dizaines de milliers de manifestants ont déferlé sur la place Bolotnaïa, en plein cœur de Moscou.

Sur les personnes finalement inculpées, certaines ont bénéficié de l'amnistie présidentielle de décembre, à la veille des Jeux olympiques de Sotchi, d'autres non.

Le fait du prince et, en tout cas, l'arbitraire le plus total.

2012. À l'arsenal des lois répressives s'ajoutent la répression ciblée contre les opposants en général les militants LGBT, les journalistes et les défenseurs des droits de l'homme, en particulier et le harcèlement des ONG indépendantes, sans compter la corruption généralisée de l'administration et l'impunité des instances chargées de l'application de la loi. C'est clair, la reprise en main du pays par Poutine progresse à grands pas depuis deux ans. Pour autant, je ne peux m'empêcher de souligner une certaine hypocrisie. La situation actuelle n'est pas nouvelle mais certains États membres avaient tendance à protéger Moscou, ces derniers temps. La Russie est le principal fournisseur d'énergie de certains États membres et les intérêts financiers à défendre en Russie sont multiples.

La Russie se caractérise par un système de pouvoir autocratique, kleptocratique et réactionnaire.